eitt á þingskjali ellefu hundruð sextíu og níu meginmarkmið þessa frumvarps er að losa um takmarkanir á fjármagnshreyfingum milli landa en reglur um gjaldeyrismál sem settar voru í kjölfar hrunsins höfðu það að markmiði að takmarka tímabundið fjármagnshreyfingar á milli landa sem valdið gæti óstöðugleika í gjaldeyrismálum á meðan unnið verði að endurreisn íslensks efnahagslífs og fjármálakerfis gjaldeyrisviðskipti er tengdust almennum viðskiptum með vöru og þjónustu skyldu hins vegar vera frjáls nema með örfáum undantekningum í tilvikum þar sem nauðsynlegt er að takmarka viðskipti í því skyni að stemma stigu við sniðgöngu ýmis fjármálaviðskipti á milli landa eru hins vegar ekki þess eðlis eða svo stór í sniðum að líklegt sé að þau valdi óstöðugleika auk þess sem höftum á fjármagnshreyfingar fylgir ýmis kostnaður og óþægindi fyrir borgarana sem ástæða er til að lágmarka eins og kostur er því geta verið rök fyrir því að heimila fjármagnshreyfingar af ákveðnu tagi annað hvort með almennri heimild eða með undanþágum við veitingu undanþága þarf að vega og meta hagsmuni viðkomandi aðila annars vegar og þjóðhagsleg áhrif undanþágunnar hins vegar bæði af hverri undanþágu fyrir sig og því fordæmi sem hún gefur slík undanþáguferli geta hins vegar verið nokkuð tafsöm og fela óhjákvæmilega í sér umstang og kostnað efnahags og viðskiptaráðuneytið og seðlabankinn telja eðlilegt að endurmeta reglulega þörfina fyrir takmarkanir á einstökum tegundum fjármagnshreyfinga í ljósi reynslunnar breytingar þær sem lagðar eru til í frumvarpinu eru árangur slíks endurmats en þær eru einnig í góðu samræmi við samkomulag milli stjórnar og stjórnarandstöðu sem gert var í tengslum við lögfestingu reglna um gjaldeyrismál vorið tvö þúsund og ellefu sem sagt þess efnis að leita skyldi leiða til þess að draga úr óþægindum er fylgja framkvæmd gjaldeyrishafta á meðan þau eru við lýði í frumvarpinu er er meðal annars tekið mið af veitingu undanþága síðastliðin þrjú ár en undanþágur gefa vísbendingu um hvaða ákvæði þrengi helst að athafnafrelsi einstaklinga og fyrirtækja að ósekju jafnframt hefur verið litið til þeirrar reynslu sem eftirlitið hefur af sniðgöngu er tengist tilteknum ákvæðum laganna þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu má skipta í fimm flokka í fyrsta lagi eru lagðar til breytingar til rýmkunar á ýmsum ákvæðum er varða heimildir til gjaldeyrisviðskipta sem dæmi má nefna að fjárhæðir vegna framfærslu erlends aðila erlendis eru hækkaðar en fjöldi beiðna vegna undanþágu frá því ákvæði hefur verið mikill og því ljóst að framfærsluheimildir í núgildandi lögum eru fulllágar þá eru heimildir til endurfjárfestingar rýmkaðar frestur til endurfjárfestinga í núgildandi lögum er lengdur úr tveimur vikum í sex mánuði en rökin fyrir rýmkuninni eru einkum þau að gefa aðilum sem heimil hafa til endurfjárfestingar lengri tíma til að ákveða hvort þeir nýti sér þá heimild en ekki síður að gefa þeim aðilum tækifæri á að safna saman endurfjárfestanlegum fjármunum í skilningi ákvæðisins í allt að sex mánuði áður en fjárfest er heimild til endurfjárfestingar samkvæmt lögum um gjaldeyrismál hefur eingöngu verið bundin við fjármuni sem losna við sölu eða uppgreiðslu eða sem falla til vegna arð eða vaxtagreiðslna af fjármálagerningum sem aðili hefur fjárfest í fyrir tuttugasta og áttunda nóvember tvö þúsund og átta í frumvarpinu er lagt til að heimild til endurfjárfestingar verði rýmkuð og að aðilum sem fjárfest hafa með erlendum gjaldeyri í fasteign sem staðsett er erlendis verði veitt heimild til að endurfjárfesta söluverðmæti eða tjónabætur af slíkri fasteign í annarri fasteign innan sex mánaða við rýmkun takmarkana um endurfjárfestingu þykir nú eðlilegt að láta sömu reglur gilda um fasteignir og um framseljanlega fjármálagerninga

jafnframt eru lagðar til breytingar sem veita heimild til endurfjárfestinga á verðmæti sem til fellur vegna sölu eða greiðslu tjónabóta vegna vélknúins ökutækis sem staðsett er erlendis í frumvarpinu er jafnframt lagt til að losað verði um takmarkanir innlendra aðila til að taka lán hjá erlendum aðilum í ljósi þess að innlendum aðilum hefur frá hruni reynst erfitt að sækja sér fjármögnun á erlendum lánsfjármarkaði er talið mikilvægt að opna leið fyrir þá innlendu aðila sem geta fengið lán hjá erlendum aðilum til að taka slík lán ekki er lagt til að neinar fjárhæðartakmarkanir verði á þessum heimildum innlendra aðila til að taka

en þó er gert að skilyrði að slíkar lántökur séu til að minnsta kosti tveggja ára þá er í frumvarpinu að finna auknar heimildir til gjaldeyrisviðskipta í tengslum við atvinnustarfsemi er lagt til að innlendum aðilum verði heimilt að kaupa erlendan gjaldeyri hjá fjármálafyrirtæki hér á landi vegna fjármagnshreyfinga á milli landa vegna fjárfestinga í peningakröfum í erlendum gjaldeyri og öðrum sambærilegum kröfuréttindum vegna fasteignaviðskipta erlendis í tengslum við búferlaflutninga aðila og vegna fjármagnshreyfinga vegna fjárfestinga í öðrum eignum í erlendum gjaldeyri þar með talið hrávöru farartækjum og vinnuvélum núgildandi lög gera ráð fyrir að einungis fjármagnshreyfingin sé heimiluð sem leiðir til þess að aðilar sem uppfylla skilyrði þrettándu grein f hafa þurft að eiga erlenda gjaldeyri til þess að nýta sér þær undanþágur sem þar er kveðið á um þá verður innlendum aðilum heimilt að kaupa farartæki til eigin nota innan lands er heimildin takmörkuð við eitt farartæki á almanaksári fyrir allt að tíu milljónir króna til að koma í veg fyrir misnotkun eru viðskiptin jafnframt háð staðfestingu seðlabankans í öðru allt er lagt að seðlabankinn fái heimildir til þess að setja reglur um undanþágur frá ákveðnum takmörkunum laganna þannig verði seðlabankanum mögulegt að losa um ákveðnar takmarkanir eins og aðstæður leyfa hverju sinni en einnig að bregðast við með skjótum hætti komi í ljós að þær undanþágur opni á sniðgöngumöguleika eða misnotkun í þriðja lagi er lagt til að eftirlit með gjaldeyrisviðskiptum vegna greiðslna vaxta verðbóta arðs og samningsbundinna afborgana verði hert á þá leið að gjaldeyrisviðskipti og fjármagnshreyfingar á milli landa vegna greiðslna samkvæmt ákvæði þessu skulu hafa hlotið staðfestingu seðlabanka íslands áður en þær eru framkvæmdar ljóst er að tilkynningar til seðlabanka íslands vegna gjaldeyrisviðskipta og fjármagnshreyfinga í erlendum gjaldeyri vegna vaxta og arðgreiðslna hefur verið ábótavant þrátt fyrir tilmæli þar um þá hafa ákveðnir möguleikar verið til misnotkunar og sniðgöngu sem mikilvægt er að stemma stigu við þykir því nauðsynlegt að skilyrða slík viðskipti við staðfestingu seðlabanka íslands í fjórða lagi er almenn heimild seðlabankans til upplýsingaöflunar í þágu eftirlits rýmkuð til samræmis við heimild bankans til að afla upplýsinga í þágu rannsókna mikilvægt er að heimildir seðlabankans vegna lögbundins eftirlits bankans með lögunum verði ekki eingöngu bundnar við upplýsingar er lúta að gjaldeyrisviðskiptum mikilvægt er fyrir seðlabankann að geta óskað eftir annars konar upplýsingum til að bankanum sé unnt að framkvæma hið lögbundna eftirlit með fullnægjandi hætti með breytingunni verða heimildir seðlabankans til öflunar upplýsinga vegna eftirlits þær sömu og að því er varðar rannsóknir vegna meintra brota á ákvæðum laganna í fimmta lagi er í frumvarpinu að finna breytingar er varða sektarákvæði laganna en lagt er til að fjárhæðarmörk vegna stjórnvaldssekta sem seðlabanka íslands er heimilt að leggja á vegna brota á ákvæðum laga eða reglum settum á grundvelli þeirra verði hækkuð felur það í sér að hámarkssektir á einstaklinga hækka úr tuttugu í sextíu og fimm milljónir króna og á fyrirtæki úr sjötíu og fimm í tvö hundruð fimmtíu milljónir króna

með tilliti til sektarheimilda laga um gjaldeyrismál að seðlabankinn á ekki annan kost en að skilgreina brot sem meiri háttar og kæra þau til lögreglu jafnvel þó að þau séu í eðli sínu ekki meiri háttar brot slík staða vinnur gegn þeim tilgangi laganna um að meiri háttar brot fari til lögreglu en seðlabankinn ljúki minni háttar málum með beitingu stjórnvaldssekta slík staða leiðir einnig til þess að málafjöldi og álag hjá sérstökum saksóknara verður meira en eðlilegt er með tilliti til brotanna hækkun sektarheimilda leiðir því til þess að fleiri málum vegna brota á lögunum verður lokið með álagningu stjórnvaldssekta þá er seðlabankanum einnig fengin heimild til að beita stjórnvaldssektum í þeim tilfellum sem brotið er gegn skilyrðum sem sett eru fyrir veitingu undanþágu frá takmörkunum laganna herra forseti ég vonast til að frumvarpinu verði svo að lokinni eða legg til að frumvarpinu verði svo að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar og veit að það fer þar í góðar hendur enda hefur nefndin unnið mikið að þessu máli og átt stóran þátt í að móta þá löggjöf og þá framkvæmd sem nú er unnið eftir og þegar lagaumgjörð um gjaldeyrisviðskipti voru gerð mun ítarlegri en þau áður voru og meira fært inn í löggjöfina sjálfa en minna byggt á reglugerð lá það auðvitað fyrir að til þess gæti komið að oftar þyrfti í framhaldinu að breyta lögunum það var háttvirtur nefnd sér vel meðvituð um og þar af leiðandi reiðubúin fyrir sitt leyti að takast á við að framkvæmdin byggi á þessum grunni sem ég held reyndar að ekki eigi að deila um að er að sjálfsögðu heppilegra að það sé stuðst við lagaákvæði í ríkari mæli en reglugerðarákvæði þegar mikilvæg mál af þessu tagi eiga í hlut að uppistöðu til er þetta frumvarp til

fyrirtæki miklu í sínum dagsdaglega rekstri eða lífi og ættu menn því að taka því vel að slíkar breytingar verði gerðar á framkvæmd laga um gjaldeyrismál eða framkvæmd gjaldeyrishaftanna þannig að það verði eilítið skárra að búa við þau svo lengi sem það ástand varir